Pane předsedající, tato zpráva reaguje na nárůst počtu různých forem zaměstnání v Evropské unii, které nazývá nejistými.

11. Zpráva definuje koncepty důstojné práce a nejistého zaměstnání a navrhuje právní rámec, který má zajistit pracovníkům přiměřenou ochranu.

zkrácených úvazků, chápe a priori jako něco negativního. Naopak podporuji nutnost určité regulace nových forem práce a zásadně odmítám ideu, že jedinou důstojnou prací je zaměstnání na dobu neurčitou.

Doba si žádá, aby existovala v této oblasti flexibilita, která je vhodná pro rodiče malých dětí, studenty či zaměstnance firem, které mají problémy a potřebují, aby zaměstnanci snížili úvazek. Proto tedy mám k této zprávě výhrady.